Ez első hallásra lehet, hogy nem tűnik olyan átütő sikernek. Azt kell mondjam, hogy az én személyes politikai pályafutásomnak is több, mint nyolc éve ment rá arra, hogy rávilágítsak ennek a területnek a fontosságára.

Ez azt jelenti, hogy a gyermekeink jövője forog kockán, hiszen felnőve komoly egészségügyi problémáik lehetnek abból, hogy a rendszeres testmozgáshoz nem szoktak hozzá.